rannsókna og þróunarverkefna áður en ég kem að meginefni ræðu minnar vil ég segja það að þessi þingsályktun er mjög í anda hluta af efnahagstillögum okkar framsóknarmanna sem við kynntum núna um daginn en þar kemur fram að framsóknarflokkurinn telur afar mikilvægt að styðja við frumkvöðlastarf og nýsköpun í því augnamiði er lagt til að fyrirtækið fái skattafslátt vegna rannsókna og þróunarstarfs fyrirtækjum verði heimilt að draga tvöfaldan kostnað við rannsókna og þróunarstarf frá skatti þetta mun hvetja til rannsókna og þróunar og um um leið miða að fjölgun starfa verði sú raunin nemur skattafslátturinn vart hærri upphæð en sparast með lægri greiðslum vegna atvinnuleysis þetta á sérstaklega við nú þegar óvenju mikill fjöldi fólks með menntun á sviðum sem tengjast rannsókna og þróunarstörfum hefur misst vinnu eða er líklegt til þess af því að hæstvirtur iðnaðarráðherra er nú einn þingmanna staddur í salnum veit ég að hann mun væntanlega vera fús til að styðja þetta góða mál samfylkingarmenn hafa í nokkurn tíma verið með svipaðar tillögur

er tækifærið til þess að taka undir efnahagstillögum okkar framsóknarmanna og þá um leið veita þessari þingsályktun brautargengi hún orðast konar alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að hefja nú þegar undirbúning þess að heimila skattaívilnanir vegna kostnaðar sem fyrirtæki leggja í vegna rannsókna og þróunar miðað verði við skilgreind og afmörkuð verkefni og ákveðið hámark sett á endurgreiðslufjárhæð hvers árs víða í nágrannalöndum okkar fjárfestir hið opinbera í nýsköpun og þróunarverkefnum með góðum árangri og eins og ég kom inn á áðan er kannski aldrei mikilvægara en einmitt núna að við reynum með öllum tiltækum ráðum að styðja þau fyrirtæki sem einmitt eru að leitast við að þróa og skapa ný verkefni

sýna að verulegur skortur er á stuðningi við fjármögnun nýsköpunar og þróunarstarfa íslenskra fyrirtækja þá sýna tölur frá o e c d að bein framlög bandarískra yfirvalda til rannsókna og þróunarstarfs þarlendra fyrirtækja eru þreföld sem hlutfall af þjóðarframleiðslu samanborið við það sem hér þekkist það er einmitt meginmarkmiðið með þessari þingsályktunartillögu að efla nýsköpun sem leitt geti til efnahagslegra framfara og bættrar samkeppnisaðstöðu norðmenn breyttu skattalögum sínum á þann hátt að lögaðilar sem stunda rannsóknir og þróun fengu heimild til frádráttar frá tekjuskattsstofni allt að tuttugu prósent að uppfylltum tilteknum skilyrðum í lögunum er lögð áhersla á að þeir sem nytu þessara heimilda stunduðu vel skilgreind og afmörkuð rannsókna og þróunarverkefni með skýrum markmiðum um árangur norðmenn hafa farið þá leið að fela rannsóknarráði noregs að meta hvort verkefnin uppfylli skilgreiningu skattyfirvalda og jafnframt að meta hvort framtaldir kostnaðarliðir teljist viðurkenndur rannsókna og þróunarkostnaður þó að þingsályktunartillagan beri heitið skattaívilnanir er norska kerfið sem hér er lagt til að farið verði eftir í raun endurgreiðslukerfi sem veitir skattskyldum fyrirtækjum rétt til þess að fá endurgreidd tuttugu prósent kostnaðar vegna rannsókna og þróunarverkefna að tilteknu þaki skattkerfið nýtist í þessu skyni þannig að þau fyrirtæki sem greiða tekjuskatt fá afslátt en þau sem ekki greiða tekjuskatt fá endurgreiðslu kerfið er þannig óháð skattprósentu og þeim skatti sem fyrirtækin greiða þetta gerir kerfið sérstaklega áhugavert fyrir lítil og vaxandi fyrirtæki sem enn bera það mikinn þróunarkostnað að þau eru ekki enn farin að greiða beina tekjuskatta af rekstrarhagnaði þingsályktunartillaga þessi er sérstaklega miðuð að því að bæta hag sprotafyrirtækja eða fyrirtækja með færri en tíu starfsmenn reynslan af kerfinu er sérstaklega góð í noregi eins og ég hef komið hér áður að kerfið hefur komið mikilli hreyfingu á nýsköpunarstarf norskra fyrirtækja og verkefni þeirra hefðu ekki komist á legg án þessa stuðnings verðmæti fyrirtækjanna hefur aukist sem og samstarf við önnur fyrirtæki og stofnanir sérstaklega vil ég benda á það að tuttugu og fimm prósent norskra útrásarfyrirtækja hafa nýtt sér kerfið öflugt og fjölbreytt atvinnulíf er undirstaða hagvaxtar á íslandi án nýsköpunar og þróunarverkefna er hætt við að atvinnulífið verði einsleitara samfélagið staðnaðra og viðkvæmara fyrir sveiflum á tímum mikilla sveiflna á gengi krónunnar og miklum mun á hagvaxtarstigi á höfuðborgarsvæði og landsbyggðinni og í raun í kjölfar þess efnahagshruns sem hefur orðið á íslensku þjóðinni hefur aldrei verið mikilvægara að efla rannsókna og þróunarþátt fyrirtækja með þessu er hægt að skapa fleiri stoðir undir atvinnulífið og ég er sérstaklega viss um það að þetta mun gagnast nýsköpunarfyrirtækjum úti á landi og sérstaklega af því að við vorum að ræða hér um stöðu landbúnaðarins áðan og þáttar hans í að skapa ný störf og stuðla að nýsköpun gæti þetta verkefni reynst þeim fyrirtækjum sem þar vinna einstaklega vel það er ljóst að það þarf að búa atvinnulífinu hagstæð starfsskilyrði sérstaklega fyrstu starfsárin sá stuðningur þarf að vera sambærilegur við þann sem veittur er fyrirtækjum í samkeppnislöndunum ég tel því afar mikilvægt að þetta mál fái framgang hér á alþingi og vona að þessari þingsályktunartillögu verði vísað til efnahags og skattanefndar ég tel viðeigandi að sú nefnd fjalli um málið en vil þó einnig benda á að þar sem efnisþáttur þessarar þingsályktunartillögu skarast á við aðrar nefndir og gæti þess vegna átt undir viðskiptanefnd eða menntamálanefnd að hún verði einnig tekin til skoðunar í þeim nefndum ég vonast einnig til að tillögunni verði vísað til seinni umræðu